sú fyrirspurn sem hér liggur fyrir hefur ekki valdið pólitískum kollsteypum eins og sú fyrri fyrirspurn sem hér hefur verið svarað eftir því sem ég veit best er allt óbreytt frá því hún var lögð fram við upphaf þings en af ýmsum ástæðum hefur henni ekki verið svarað fyrr en núna en það í sjálfu sér skiptir ekki máli nema mér finnst það mikilvægt að fá svör frá frá hæstvirtum fjármálaráðherra um það hvort hann telji eða muni beita sér fyrir afnámi skattlagningar á framlög og styrki sem einstaklingum eru greiddir úr styrktar og sjúkrasjóðum í dag eru þessi framlög og styrkir skattskyldir með hafa aukist og eru orðið umtalsvert álag á sjóðina og það segir manni bara það að það styrktarkerfi sem annars er fyrir alla sem sé frá tryggingastofnun ríkisins nær ekki að styðja þá einstaklinga sem verða fyrir sjúkdómum eða áföllum eða tilfallandi útlátum vegna heilsubrests eða til þess að efla heilsu og þurfa þar af leiðandi að leita til styrktar og sjúkrasjóðanna þetta á sérstaklega við um ákveðna styrki eins og tannlækningar að vísu er það svo að þeir sem eru fársjúkir og fársjúkir eru skilgreindir mjög þröngt geta dregið kostnað frá framlögum úr framlagningu styrktarsjóðanna þegar þeir gera upp sínar

og með staðgreiðslukerfi skatta hafa greiðslurnar skilað sér betur og þar af leiðandi hafa þeir einstaklingar sem hafa hlotið þessa styrki greitt meira eða betur heldur en áður var og ég vil vísa til frumvarps til laga um breytingar á lögum um tekjuskatt sem var lagt fram árið tvö þúsund og þrjú af jóhönnu sigurðardóttur ögmundi jónassyni guðjóni a kristjánssyni og ágúst ólafi ágústssyni um þetta sama efni um breytingu á þessari skattlagningu og þeirri greinargerð sem